es evidente que tenemos en estos momentos un problema de opción política con las normas fiscales que hemos adoptado y un problema de articulación institucional que pone a nuestros sistemas sociales y fiscales en competencia. Y ahora queremos hacer un pilar social, lo que es una buena idea, señora comisaria, pero nos preocupa qué hay detrás del pilar social.

Le hago dos propuestas una directiva sobre rentas mínimas y una directiva sobre salario mínimo.